Brak jest też instrumentów finansowania kryzysowego na przykład gwarancyjnych i pożyczkowych dla przedsiębiorców niewypłacalnych, ale posiadających zdolność naprawy i restrukturyzacji.

Warto zauważyć, że brak dogodnego finansowania ogranicza ekspansję przedsiębiorstw naszego regionu w ramach wspólnego rynku i sprawia, że wprowadzanie nowych standardów na poziomie europejskim staje się każdorazowo zagrożeniem dla ich istnienia. Stwarza to różnice w warunkach konkurowania na wspólnym rynku, które są dyskryminujące dla przedsiębiorstw z naszego regionu.